Ja, hvala, gospod poslanec. Naj najprej povem, da sem se že sestal večkrat z direktorji bolnišnic, strokovnimi direktorji in predsedniki nadzornih svetov in ena izmed točk, kjer so seveda tudi javna naročila. Jaz osebno menim, da je javno naročilo stvar direktorja vsake bolnišnice in seveda njegovega podpisa s tresočo roko pod odločitev javnega sporočila. javnega naročila. Ker se temu seveda ne moremo izogniti, smo v okviru dvoletnih sporazumov z dobavitelji zdravil, ki veljajo od junija sedemnajst do julija devetnajst, zaključili sestanke, tako da odpiranje konkurence za najugodnejše dobavitelje zdravil za obdobje januar julij devetnajst. Postopek se bo zaključil konca tega leta, to je o zdravilih. V bolnišnicah, kot veste, so sicer zdravila regulirana z nekaj mehanizmi, ključnega za petsto milijonov evrov obvladuje Javna agencija za zdravila in seveda pogajalska ekipa na Zavodu za zdravstvo zdravil, tule gre za zdravila v bolnišnicah, ki pa predstavljajo okrog osem procentov celokupnega zneska, to je približno od milijarde dvesto milijonov, za bolnišnice osem odstotkov tega gre. V decembru dva tisoč osemnajst bo objavljen tudi nov postopek naročanja za stente za vseh šest katetrskih laboratorijev, ki naj bi bil zaključen v trok v roku treh mesecev. Kot že rečeno, jaz to vlogo vidim predvsem pri direktorjih nih inštitucij, če ne jih ne rabimo. bo na podlagi analiz podatkov iz Intravizorja. Intravizor je skupna baza cen vsega, kar se v bolnišnicah kupuje. Gre za okrog štiristo osemdeset tisoč zapisov, glede na dobavitelje in ceno, pri čemer znaša celotna vrednost nabave zdravil in medicinskih pripomočkov, to je po domače vse, kar se kupuje v bolnišnicah, od prvega prvega dva šestnajst do enaintridesetega osmega dva tisoč osemnajst, cirka devetsto milijonov evrov. Gre za okrog dvaindvajset, triindvajset procentov celokupnega dohodka. Bolnišnici se porabijo za vse, kar se kupuje medicinskega materiala, ki ga delimo na zdravila in medicinske pripomočke. Nadaljnji ukrep v pristojnosti ministrstva je izvajanje na pol drage medicinske opreme, ki poteka oziroma bo potekalo preko ministrstva sodelovanju z bolnišnicami, za katere se nabava izvaja. V teku je javno naročanje za za sedem bolnišnic, ki poteka na podlagi enotnih tehničnih specifikacij, odločitev je potem javna in seveda podvržena pregledu Računskega sodišča. Je pa potreba poudariti na koncu še enkrat, da je do teh različnih cen prišlo zato, ker je bilo premalo pozornosti posvečene s strani nadzornih odborov bolnišnic, se pravi svetov bolnišnic, in primerjavami med bolnišnicami in, bom rekel, malo manj učinkovitega menedžmenta. Moje osebno prepričanje je, da moramo zagotoviti učinkovit menedžment, ki bo cene obvladoval po pričakovanjih z v skladu s pričakovanimi stroški, ki jih tule delamo, ne pa da delamo neke notri komisije in notri državne inštitucije, ki bi v imenu bolnišnic to delale. Potem se moramo odločiti, ali bomo imeli eno slovensko bolnišnico in holding slovenskih bolnišnic, ki bo to v imenu bolnišnic počel in ne bodo te bolnice samostojne, ali bomo imeli uprave, ki bodo svoje delo učinkovito opravljale, tako kot ga opravljajo v gospodarskih družbah, kjer ima direktor pristojnost oddati neko naročilo, ki ni javno, ampak kljub temu kot predsednik uprave Termane lahko rečem, da smo za vsako ponudbo vedno pridobili vsaj tri do pet ponudb.